gefa út lista yfir þá þingmenn sem eigi að segja af sér hann er talsmaður þjóðarinnar háttvirtur þingmaður hefur enga trú á lýðræðinu almennu kosningafyrirkomulagi hefur enga trú á flokkastarfinu og telur að það sé hægt að fela þjóðinni með einhverjum óskipulögðum hætti að semja nýja stjórnarskrá

að það væri skynsamlegt að koma á fót ráðgefandi stjórnlagaþingi nú eða þá stjórnlagaþingi með löggjafarvald ég treysti alþingi ég treysti lýðræðinu í landinu ég treysti því stjórnskipulagi sem við höfum hér búið við og hefur skilað okkur miklum árangri við búum í einu fremsta lýðræðisþjóðfélagi í heiminum við höfum byggt hér upp mikið velferðarsamfélag og við höfum risið úr mestu fátækt í evrópu í fremstu röð þjóða heimsins í lífskjörum háttvirtur þingmaður getur notað ræðutíma sinn hér og starfstíma á þinginu til að tala allt þetta niður ég ætla ekki að taka þátt í því ég vil tala upp stolt þjóðarinnar tala upp virðingu gagnvart alþingi ég vil tala kjark í þjóðina en ekki flytja þennan málstað sem háttvirtur þingmaður kemur ævinlega hér upp með og talar af lítilsvirðingu um störf þingsins og störf þingmanna almennt